Signor Presidente, onorevoli colleghi, faccio una semplice riflessione due anni fa abbiamo bocciato un accordo di pesca con il Marocco. In questi due anni non c'è stato quest'accordo e non c'è stato nessun dialogo tra i saharawi e il Marocco. Non capisco perché, se lo ribocciamo, questo dovrebbe essere l'avvio di una fase virtuosa.

La Commissione arriva dopo due anni e ci porta un accordo cambiato. Qual è la ragione per cui dovremmo bocciarlo, se quell'accordo è esattamente corrispondente a quello che ci è stato detto due anni fa? Piuttosto, io penso che il Parlamento, la Commissione, il Consiglio, l'Europa stiano perdendo una grande occasione in quel quadrante, che è quella di dare seguito anche alla risoluzione che abbiamo fatto due anni fa e più volte in questo Parlamento, dove non muoviamo un dito politicamente come Europa per aprire un tavolo di confronto in quell'area e continuiamo a nasconderci dietro il velo pietoso dell'ONU! Credo che questa debba essere la responsabilità del Parlamento.